Vielleicht ist es ein schönes Symbol, was wir heute hier erlebt haben, dass auf der einen Seite die Mikrofone ein paar Mal nicht gegangen sind. Das heißt, es ist nicht überall alles in Ordnung.